Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Ministerpäsident, ich freue mich, dass Sie uns heute die Ehre geben. Wir setzen große Hoffnungen in Sie, dass Sie mit Ihrem neuen Politikstil, der darin besteht, auf die Bedürfnisse der Menschen zu hören, Spanien nach vorne bringen. Ich darf Ihnen sagen, dass viele Menschen auch in Deutschland ein sehr positives Bild von der neuen sozialdemokratischen Regierung haben. Statt Konfrontation setzen Sie auf Verhandlungen und Moderation, statt rückwärtsgewandter Politik setzen Sie auf den besseren Schutz von Frauen, statt purer Sparpolitik streben Sie nach wirtschaftlichen Anreizen und Wirtschaftswachstum und einem ausgeglichenen Haushalt. Ich würde Sie bitten, uns zu berichten, wie die Umsetzung neuer Arbeitsmarktgesetze aussehen kann

Was können Sie tun, um die Position der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder zu stärken?